Malo by byť samozrejmé, že Únia privíta legálnych prisťahovalcov a takisto bude chrániť ľudí utekajúcich pred útlakom.

No napriek parciálnym úspechom sa jej nepodarilo v priebehu uplynulých piatich rokov od jej zriadenia dosiahnuť požadovanú účinnosť. V oblasti základných práv sa podarilo presadiť povinnosť dodržiavať základné práva podľa charty a povinnosť dodržiavať medzinárodné dohody vrátane Ženevských konvencií a záväzkov týkajúcich sa dostupnosti medzinárodnej ochrany.